Ich finde, dass das wirklich eine sehr gute Geschichte ist, über die Frau Wikström hier berichtet hat. Es ist ganz offensichtlich so, dass es wichtig ist, eine zentrale Stelle einzurichten, um in diesen Fällen eine Lösung herbeiführen zu können und auch zu sehen, welcher Standort der richtige ist, um im Falle von Rechtsfragen zu sehen, welches Land zuständig sein soll, um solche Medienkonflikte zu lösen.

Es besteht natürlich auch große Einigkeit, deswegen ist es vielleicht nicht erforderlich.